Digo su flexibilidad porque la idea original no era celebrar este debate sobre orientaciones presupuestarias. Creo, sin embargo, que es una buena idea, porque marca las prioridades que vamos a tener a lo largo de la negociación presupuestaria en los próximos meses.

La austeridad no es un principio.

Es un instrumento para conseguir alcanzar un presupuesto que sea realmente creíble y que no nos lleve a lo que está llevando la realidad nacional en muchos países a gastar por encima de las posibilidades y después a tener unos problemas políticos muy serios a la hora de cerrar el presupuesto. También considero que no debemos introducir en el procedimiento presupuestario anual cuestiones que, en el fondo, se inscriben en un marco financiero plurianual. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión del impuesto, tasas, sobre transacciones financieras. Eso está dentro de un marco financiero mucho más global e intentar introducir artificialmente ese debate en el presupuesto anual lo único que nos va a llevar desde el primer momento es a una estrategia equivocada de negociación con el Consejo.